Mulțumesc, doamna președintă, domnule comisar, nu cred că cineva de aici mai pune la îndoială importanța acestui raport.

Avem disparități regionale nu numai între state, ci și în cadrul aceluiași stat. Și cred că trebuie să continuăm să creștem aceste fonduri de coeziune. Apoi, există foarte mari probleme cu situația copiilor în sărăcie și lipsa de acces, mai ales în zonele rurale, a copiilor la educație. Sistemele fiscale, s a vorbit aici, se scot bani enorm în aceste paradisuri fiscale. Am dezbătut de foarte multe ori în cadrul Parlamentului ce am putea să facem să stopăm acest lucru.